Monsieur le Président, j'ai simplement voulu rappeler que les traités sont clairs à ce sujet le siège du Parlement européen, cette enceinte dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et pour cette semaine, c'est Strasbourg et seulement Strasbourg.

J'y suis deux semaines par mois et comme vous, chers collègues, j'y passe de bons moments et j'y travaille beaucoup. Mais le siège du Parlement, c'est à dire de cette enceinte, c'est Strasbourg et cela doit rester Strasbourg.